Die Frage, wo es wirklich am sinnvollsten, gerade jetzt, ist, das ist eine Frage, die wir diskutieren müssen, der wir uns stellen müssen. Ich meine, dass der Weg, den wir bei dieser Entschließung jetzt wahrscheinlich gehen so die Abstimmung so ausgeht, wie ich meine, sie könnte ausgehen dass das der richtige Weg sein wird.

Man muss bei diesen Dingen unglaublich vorsichtig sein.